Monsieur le Président, on avait d'abord parlé de dizaines de morts, et c'était déjà terrible. Mais des listes nominales et encore provisoires font maintenant état de plus de 300 assassinats par balles, les balles des snipers. Ce régime a donc peur, ce régime craint pour sa survie et panique, car il est aussi contesté à l'intérieur que rejeté dans ses protectorats libanais et irakien.

Il faut proposer, Monsieur le Haut Représentant, cher Monsieur Borrel. Les diplomaties, et d'abord celles de l'Union, devraient ne plus tarder à avancer des idées sur la définition de zones d'influence iraniennes et sunnites, l'organisation d'une coopération régionale et l'instauration de garanties de sécurité. Il faudra du temps pour faire entendre ces propositions, mais c'est précisément parce qu'il en faudra beaucoup que la diplomatie doit reprendre ses droits et cela, sans perdre une minute.